Aber das ist wie bei einer Krankheit Es reicht nicht, nur die Symptome zu behandeln, sondern wir brauchen langfristige Hilfen, wir müssen die Ursachen bekämpfen.

Das heißt, Ernährungssouveränität, aber auch Rücksicht auf den Rest der Welt sind ganz wesentlich.